Monsieur le Président, mes chers collègues, je me félicite de ce que l'Inde fasse l'objet d'un second débat au Parlement européen en deux mois. C'est la plus grande démocratie du monde et, pourtant, la situation des femmes y est catastrophique.

il est très difficile pour une femme de dénoncer ses agresseurs, à tel point que la police refuse souvent d'enregistrer les plaintes et conseille aux victimes d'épouser leurs violeurs, si elles ne veulent pas être rejetées par la communauté. Aux violences sexuelles, s'ajoutent de multiples violences et discriminations mariage et prostitution forcée, maltraitance envers les petites filles, extrême pauvreté, accès inégal aux ressources, aux soins de santé.

L'Union européenne doit accompagner cette mutation, notamment à travers des programmes éducatifs et sanitaires. Le gouvernement et le Parlement indien doivent renforcer la législation, pour assurer la sécurité et le respect des droits des femmes. La justice indienne doit rompre avec l'impunité. Un plan national de prévention et de soutien aux victimes doit être mis en place.